ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna það er starfsmanna ríkisins breytingar á lögunum frá nítján hundruð níutíu og sex í rauninni eru þau lög að grunni til byggð á lögunum frá nítján hundruð fimmtíu og fjögur og það er margt í lögunum í dag sem er eðlilega barn síns tíma við höfum margoft hér í þingsal tekið umræðu um það hvort við eigum ekki að breyta meðal annars áminningakerfi sem þetta frumvarp gengur út á áminningakerfi opinberra starfsmanna enda eru tímarnir svo sannarlega breyttir frá árinu nítján hundruð fimmtíu og fjögur í millitíðinni frá því að ég lagði þetta frumvarp fram fyrir jól hefur meðal annars ríkisendurskoðun komið fram með sína skýrslu til alþingis mannauðsmál ríkisins eins það er starfslok ríkisstarfsmanna og birtist sú skýrsla núna í janúar tvö þúsund og ellefu þar eru margar mjög athyglisverðar ábendingar koma að vissu leyti heima og saman við margt af því sem kemur fram í þessu frumvarpi en engu að síður vil ég aðeins fara yfir atriði líka frá ríkisendurskoðun sem ég vonast til að háttvirta allsherjarnefnd taki síðan til umfjöllunar þegar hún meðal annars vísar þessu máli til umsagnar og fjallar síðan um það á fundum nefndarinnar með þessu frumvarpi eru lagðar til nokkrar breytingar á ákvæðum laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins breytingarnar miða að því að fella niður þá skyldu forstöðumanna að áminna starfsmenn með formlegum hætti vegna brota á starfsskyldum hins síðarnefnda eða þegar hann hefur ekki staðið undir þeim kröfum sem leiðir af starfi hans það er rétt að það komi fram að þetta er nokkurn veginn samhljóða frumvarp og þáverandi fjármálaráðherra geir hilmar haarde lagði fram á árinu tvö þúsund og fjögur minnir mig það er á hundrað þrítugasta löggjafarþingi það merkilega er að það var mikið búið að tala um það að í ljósi þess að ríkið væri að vaxa að umfangi það væri aukning á starfsmönnum og starfsmannaveltu ríkið þyrfti að vera skilvirkara þetta kemur meðal annars fram í skýrslu ríkisendurskoðunar að þessar

samfélagsins nýtist sem best og þá þurfi náttúrlega starfsemin að vera eins hagkvæm og skilvirk og kostur er það merkilega við svo ég haldi áfram með frumvarpið frá hundrað þrjátíu löggjafarþingi að það komu auðvitað þessar pólitísku línur þar mjög skýrt fram því að þegar við skoðum núna frumvarpið fékk fína meðhöndlun það voru afgreidd nefndarálit eftir aðra umræðu og frumvarpið kom til annarrar umræðu en síðan dagaði það uppi meðal annars vegna ötullar stjórnarandstöðu sem sýnir það náttúrlega að stjórnarandstaðan getur fengið ýmsu áorkað ég legg þetta frumvarp fram meðal annars í ljósi þess að ég efast mjög um það að ríkisstjórnin núverandi þessi hreinræktaða vinstri ríkisstjórn muni nokkurn tíma koma til móts við meðal annars tillögur sem felast í þessari skýrslu hvað þá í frumvarpinu heldur af hverju segi ég það jú af því að flutningsmenn annar minni hluta í efnahags og viðskiptanefnd eins og hún hét þá voru einmitt þeir sem eru núna i ríkisstjórn það er jóhanna sigurðardóttir þáverandi háttvirtur þingmaður núverandi hæstvirtan forsætisráðherra össur skarphéðinsson ögmundur jónasson og síðan var einn til viðbótar sem nú er hættur á þingi það er að segja að ráðherra ríkisstjórnarinnar voru alfarið á móti því að lögum um starfsmenn ríkisins árið tvö þúsund og fjögur var breytt og fóru meðal annars í það að þetta væri hætta mjög kunnuglegar klisjur að það væri hætta á misbeitingu valds hjá ráðherrum gagnvart starfsmönnum og starfsöryggi opinberra starfsmanna yrði ógnað ég held að þetta sé rangt og ég segi það meðal annars af reynslu úr stjórnarráðinu það sem skiptir mjög miklu máli núna ekki síst núna á tímum aðhalds í ríkisrekstri að ráðuneyti forstöðumenn stofnana og ráðherrar hafi tækifæri til þess að bera raunverulega pólitíska ábyrgð á rekstri ríkisstofnana ráðherrar eiga mjög erfitt um vik að beita ákveðnu aðhaldi varðandi ríkisstofnanir sem til að mynda standa sig ekki á útgjaldahliðinni eða út af ýmsum öðrum málum sem upp kunna að koma í rekstri

að mynda eins og skólar að þar geti verið hægt að halda uppi ötulu skólastarfi ég veit það og stóð meðal annars frammi fyrir því á sínum tíma

það fór bara allt upp í loft ábyrgð ráðherra var engu að síður að tryggja það að nemendur fengju öfluga þjónustu og kennslu þar liggur meginábyrgð ráðherra eins og í því máli það er mjög erfitt að áminna starfsmenn og mér er til efs að nokkurn tíma hafi menn verið áminntir út frá pólitískum sjónarmiðum heldur gera ráðherrar og forstöðumenn ríkisstofnana sér mætavel grein fyrir því að það fylgir mikil ábyrgð því að halda uppi starfsemi ríkisstofnana núna hefur umhverfið breyst svo verulega frá því að grunnurinn í þessum lögum var settur fram og það er rétt að draga það fram og það kemur fram í skýrslu meðal annars ríkisendurskoðunar með leyfi forseta en þar stendur meðal annars að þróunin hefur nánast alls staðar í evrópu verið sú að smám saman hefur dregið úr lagalegri réttarvernd ríkisstarfsmanna nema gagnvart fámennum hópi embættismanna sem sérstök rök eru fyrir að vernda í starfi hjá þeim löndum sem eiga aðild að evrópusambandinu er málefnum ríkisstarfsmanna skipað með mjög mismunandi hætti aðgreining eiginlegra ríkisstarfsmanna frá öðrum starfsmönnum byggist oft ekki á sýnilegum rökum engu að síður er það enn svo að í flestum löndum gilda sérstök lög um ríkisstarfsmenn en þróunin hefur líka verið sú að það er verið að þrengja þennan hóp þess vegna er eðlilegt að menn spyrji hvort það sé ekki rétt að ísland feti þennan

ráðuneytisstjórunum í fjármálaráðuneytinu guðmundi árnasyni og gunnari björnssyni sem koma og setja fram viðbrögð við ábendingum og það er fagnaðarefni að ráðuneytið ætli nú og taki undir ýmsar ábendingar eins og það að menn þurfa að fara vel í það að meta meðal annars frammistöðu forstöðumanna og starfsmanna með formlegum hætti auka sveigjanleika í starfsmannahaldi ríkisins og bæta stjórnun þannig að mér finnast viðbrögð fjármálaráðuneytisins mjög til fyrirmyndar að menn ætli að koma til móts við þessa kröfu um aukinn sveigjanleika í rekstri ríkisins og koma til móts við nýja tíma varðandi starfsmenn

ég spyr mig engu að síður hvort starfsmenn í ráðuneytinu hafi ráðherrann með sér þegar þeir segja og ítreka það með leyfi forseta en ítreka það sem áður sagði að mikilvægt sé að starfsumhverfi ríkisstarfsmanna sé þannig að stjórnsýslan geti sinnt hlutverki sínu á skilvirkan og árangursríkan hátt ég segi þetta í ljósi þess að ég efast um að fjármálaráðherra fari hann í það að breyta lögunum til samræmis við ábendingar ríkisendurskoðunar og ég tel mikilvægt að fjármálaráðuneytið fari vel yfir þær ábendingar sem og allsherjarnefnd þingsins

jóhönnu sigurðardóttur ögmundar jónassonar og össurar skarphéðinssonar háttvirtra þingmanna árið tvö þúsund og fjögur að fjármálaráðherra fái stuðning til svona breytinga það má lengi manninn reyna og það er líka ákveðið fagnaðarefni að í stefnuræðu forsætisráðherra er meðal annars talað um það að fara í breytingar á starfsmannalögunum en það þýðir ekki að humma þetta fram af sér ég er hrædd um það meðal annars að af því að fyrrum formaður b s r b situr þarna verði ekkert rætt um neinar breytingar innan ríkisstjórnar á þessu máli þess vegna tel ég mikilvægt að þingið í ljósi þess að þingið er líka með fjárlagavaldið samþykkir hér fjárlög að það fari þá í þessar breytingar ef ríkisstjórnin ætlar ekki að beita sér fyrir þeim breytingum sem eru nauðsynlegar ég vil aðeins tæpa á því sem segir í annars vandaðri skýrslu ríkisendurskoðunar og þar segir meðal annars rökin fyrir því að ríkisstarfsmenn eigi að njóta sérstakrar verndar í starfi eru einkum þau að nauðsynlegt sé að ríkisstarfsmaður geti sinnt starfsskyldum sínum án þess að þurfa að óttast að valdhafar á hverjum tíma beiti hann þrýstingi til dæmis með því að hóta beint eða óbeint að segja honum upp störfum tryggja þurfi að ríkisstarfsmenn verði ekki leiksoppar stundarhagsmuna eða fórnarlömb geðþóttaákvarðana þetta eru allt gamalkunnar röksemdir frá því á árum áður á undanförnum árum hefur því verið haldið fram segir áfram með leyfi forseta í skýrslu ríkisendurskoðunar að sú sérstaka vernd sem ríkisstarfsmenn njóta að þessu leyti getur komið niður á skilvirkni og árangri starfseminnar nauðsynlegt sé að auka sveigjanleika í starfsmannahaldi ríkisins til að stuðla að markvissri nýtingu fjármuna og góðri þjónustu við borgarana bent er á að reglur starfsmannalaganna um áminningar og uppsagnir séu í meginatriðum frá árinu nítján hundruð fimmtíu og fjögur þegar fyrst voru sett lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins síðan þá hafa aðstæður gjörbreyst og verkefni ríkisins orðið umfangsmeiri og í mörgum tilfellum sambærileg þeim sem eru á einkamarkaði þá hafi stofnun embættis umboðsmanns alþingis og setning stjórnsýslulaganna aukið enn starfsöryggi ríkisstarfsmanna meðal annars með reglum um málsmeðferð og svo framvegis það er dregið mjög skýrlega fram í þessari skýrslu hér sem ég veit að er rétt að eðlilega eru menn tregir til þess að beita áminningarferlinu það er að litið á áminningar sem ákveðna atlögu að æru

skattborgarar hafa þá um leið ekkert endilega öflugt hald í þeim sem síðan eiga að bera ábyrgð á rekstri ríkisins fyrir þeirra hönd ég tel því mjög brýnt og mikilvægt að menn fari í breytingar á starfsmannalögunum með þetta í huga að við verðum að koma til móts við nýja tíma og auka sveigjanleika og skilvirkni í rekstri ríkisins hluti af því ég er ekki að segja að þetta leysi allt málið en hluti af því er að sjálfsögðu að breyta þessu lagaumhverfi ég gat um evrópu áðan og hér er meðal annars dregið fram í skýrslu ríkisendurskoðunar að þróunin í evrópuríkjum eða bara einfaldlega innan o e c d ríkjanna líka þar sem eru fleiri en evrópuríkin að þróunin hefur almennt verið á þann veg að það hefur smám saman verið dregið úr réttarvernd ríkisstarfsmanna þessi sjónarmið hafa engan veginn fengið athygli eða hlotið hljómgrunn hér á landi enda gilda þessar reglur starfsmannalaga um starfslok nánast um alla starfsmenn ríkisins algjörlega án tillits til þess hvaða stöðu þeir gegna

það hafa verið rök færð fyrir því að réttarverndin eigi ekki við um ýmis störf innan ríkisgeirans þessi störf og þetta kemur fram í skýrslu ríkisendurskoðunar og þessi störf eru meðal annars innan heilbrigðiskerfisins menntakerfisins og þar eru störf þess eðlis að það verður ekkert endilega talin hætta á því að viðkomandi starfsmenn verði beittir pólitískum þrýstingi auðvitað tiltekur ríkisendurskoðun það líka að áminningar allar og allt í tengslum við starfslok og allt það kerfi er mjög þunglamalegt og tímafrekt þannig að það er óhjákvæmilegt að mínu mati að fara í þessar breytingar það sem ég vil þó segja líka til viðbótar því og eftir að ég lagði frumvarpið fram ásamt fjölmörgum flutningsmönnum úr sjálfstæðisflokknum er að ég vil sérstaklega geta þess að í þessu frumvarpi sem við leggjum fram er tiltekið að stjórnsýslulögin gildi ekki að sjálfsögðu er hægt að fara yfir það og ber að fara vel yfir það hvort það sé þá hugsanlega leið til þess að afnema starfsmannalögin og reyna að láta þá hluta af stjórnsýslulögunum gilda þar sérstaklega andmælaregluna það er þó einn hópur sem ég vil draga fram sem þarf að líta sérstaklega til og það er sá hópur sem verður eiginlega að njóta sérstakrar verndar í starfi það eru þeir hópar sem fá ekki að fara í verkfall ég er hér með lögreglumenn í huga sem hafa eins og við þekkjum vel sem hér vinnum hafa staðið sig stórkostlega í sínu starfi þeir hafa ekki verkfallsrétt og það verður þá einfaldlega að skoða það sérstaklega hvort það þurfi þá að setja sérstök lög eða taka sérstakt tillit til lögreglumanna og þeirra sem geta ekki og fá ekki að vera lögum samkvæmt með verkfallsrétt ég vil því taka það sérstaklega fram að menn skoði þá réttindi lögreglumanna í þessu samhengi engu að síður er stóra myndin sú að það verður að skoða breyttan tíðaranda það

og skattpeningar almennings þegar kemur að rekstri ríkisstofnana við vitum það í dag að við þurfum að gera meira fyrir minna og þá verðum við að veita bæði forstöðumönnum ríkisstofnana og ráðuneytunum þau tæki og tól sem þarf til þess að sinna því að stjórnsýslan sé bæði skilvirk og árangursrík það er líka rétt að geta þess að það þarf ekki endilega að vera að menn tengi áminningar

torveldar mönnum að færa menn til í starfi af því að menn hafa einfaldlega ekki lagaheimild til þess það er einfaldlega ekki alltaf við hæfi að beita áminningu í öllum málum til dæmis vegna veikinda og ríkisendurskoðun dregur þetta alveg ágætlega fram í skýrslunni ég er búin að nefna það að menn eru tregir til þess að beita áminningum meðal annars vegna neikvæðs viðhorfs vegna áminninga þar fyrir utan er allt kerfið í tengslum við áminningar það er mjög erfitt og þunglamalegt og oftar en ekki hefur ráðherra verið rekinn til baka með áminningar það þekki ég vel hins vegar er erfitt að gera þá um leið þá kröfu til ráðherra að hann beri ábyrgð á öllum rekstri ríkisstofnana ef hann hefur ekki til þess aðstoð frá lögunum eða stoð í lögum að beita ákveðnu aðhaldi gagnvart forstöðumönnum ríkisstofnana þetta kerfi þarf því að einfalda en eins og ég gat um áðan líka þarf þetta ekki alltaf að tengjast rekstri ríkisstofnana það þarf einfaldlega að koma til móts við það viðhorf sem er innan ríkisstofnana ég hef áður nefnt dæmi um óróleika og glundroða innan ríkisstofnunar sem leiddi til þess að hún var lítt starfhæf reksturinn var ágætur en það þurfti engu að síður að taka á málum til þess að tryggja áframhaldandi starf þá skólastarf það eru líka til dæmi um það að starfsmaður hafi sinnt starfi sínu afar vel í áraraðir en hann hafi síðan misst áhugann á starfinu

vegna hugsanlega slælegrar frammistöðu mundi skila mjög litlu og hugsanlega skaða starfsmanninn til frambúðar forstöðumenn hafa mjög lítinn sveigjanleika til þess að hliðra til í starfi eða koma til móts við breyttar aðstæður í lífi einstaklinga og sem sagt starfsmanna stofnana það er líka nefnt hér í skýrslu ríkisendurskoðunar dæmi um starfsmann sem hafði gegnt stjórnunarstarfi mjög lengi hjá sömu stofnun en vegna heilsubrests gat hann ekki sinnt starfinu eins vel og áður þá velti viðkomandi forstöðumaður því fyrir sér hvort eðlilega gæti talist í slíku tilviki að binda endi á ráðningarsambandið með skriflegri áminningu mér finnst það ekkert sérstaklega mannlegt að fara slíka leið mér sýnist að ríkisendurskoðun taki í rauninni undir með mér í því að það var augljóst að þetta var ekkert frekar fýsilegur kostur en í fyrra dæminu sem ég nefndi hér áðan þannig að þessi dæmi sýna að það er oft á tíðum mjög óheppilegt að gera áminningu að fortakslausu skilyrði fyrir því að unnt sé að segja starfsmanni upp

mjög örðugt ég vil aðeins varðandi söguna af því að ég er ekkert viss um að allir átti sig á því hversu flókið þetta kerfi er hversu erfitt það er fyrir viðkomandi forstöðumann eða ráðherra að áminna að þá er engu að síður rótin sú að hún kemur frá starfsmannalögunum nítján hundruð fimmtíu og fjögur þegar hið opinbera var með allt öðrum hætti en það er núna bæði færri starfsmenn og umfangsminni rekstur

á sínum tíma féllu allir ríkisstarfsmenn embættismenn eða kjör þeirra undir þetta og þeir gátu ekki samið um þau í kjarasamningum þess vegna á sínum tíma höfðu þeir ekki verkfallsrétt og þá var þetta sett af stað það þarf ekkert að fjölyrða um það að það hafa orðið miklar breytingar á bæði starfsumhverfi og vinnuumhverfi eins og ég hef talað um það var ætlunin nítján hundruð níutíu og sex að breyta þessum reglum og afnema áminningarskylduna nítján hundruð níutíu og sex náðist ekki að fara með þetta í gegn síðan var þetta aftur reynt tvö þúsund og fjögur eins og ég gat um áðan ráðherrar núverandi ríkisstjórnar voru alfarið á móti því á móti því að reyna að koma á aukinni skilvirkni inn í

vorið tvö þúsund og tíu og það er rétt að draga það fram þá komst nefnd um endurskoðun á lögum um stjórnarráð íslands að þeirri niðurstöðu að afnema ætti ákvæði starfsmannalaga um áminningar samhliða því ætti að afnema greinarmun uppsagna eftir ástæðum og tryggja rétt starfsmanna til andmæla óháð ástæðu uppsagnar tillögurnar eru því til þess fallnar að einfalda málsmeðferð við uppsagnir ríkisstarfsmanna þó með mismunandi hætti sé þessi nefnd leggur annað til en það sem ég er að leggja til í þessu frumvarpi af því að ég er

annars við þær eðlilegu nútímakröfur vinnumarkaðarins bæði así og sa meðal annars að lífeyrissjóðakerfið sé byggt upp og lífeyrisréttindi séu byggð upp með svipuðum hætti á hinum almenna vinnumarkaði og hinum opinbera þetta eru bara kröfur samfélagsins í dag við getum vel skilið þessa sögu hér á árum áður að það hafi þurft þessa aðgreiningu en ég held að rökin gagnvart þessari aðgreiningu undan þeim er að fjara og frekar að menn krefjist þess að sambærilegt umhverfi gildi um starfsmenn á einkamarkaði sem sagt hinum almenna vinnumarkaði og hinum opinbera vinnumarkaði hluti af því er auðvitað það hvernig

ég held því að það sé kominn tími til þess að menn þori að fara í breytingar á þessu umhverfi ég hvet þingið til þess að fara mjög gaumgæfilega yfir þetta velta fyrir sér reyna að ná sátt um þessar breytingar þó að ég verði að viðurkenna það að í ljósi forsögu málsins og þeirra sem nú öllu stjórna hér í þinginu verður það kannski ekkert allt of auðvelt engu að siður verður alþingi að skoða vel hvaða reglur eru best til þess fallnar

og hið opinbera ríki og sveitarfélög geti sinnt sínum skyldum og þeim kröfum sem gerðar eru til þess að af hálfu samborgaranna meðal annars að fara vel með skattfé almennings við viljum skilvirka stjórnsýslu við viljum réttláta stjórnsýslu og við viljum að stjórnsýslan og rekstrarumhverfi ríkisstofnana og opinberra stofnana taki mið af nútímanum en ekki einhverju sem var sett upp árið